Madame Harms, vous avez rappelé que j'étais français mais je vais aller plus loin que ça.

J'ai eu à traiter ces questions de contamination des sols quand j'étais ministre de l'environnement de la République française.

Comme parlementaire français, j'ai travaillé à une initiative de sécurité écologique en Europe. J'ai même écrit un livre, un atlas des risques majeurs dans le monde décrivant tous les risques de contamination, notamment nucléaires, là où la culture du risque n'est pas suffisante.

Et puis il y a ce que je dois vous dire sur le plan juridique et les deux points sur lesquels la position collégiale de la Commission est fondée, qui sont une analyse juridique de notre service et de mes collègues, M.

par les trois institutions. Voilà les points sur lesquels la Commission a fondé son analyse et sa position collégiale pour demander le rejet de ces amendements.